Señor presidente, yo creo que la Comisión es un poco inconsecuente cuando nos insta a cumplir los objetivos y a afrontar los nuevos retos que tenemos y, sin embargo, plantea una reducción del presupuesto. Hablaba de evolución y no revolución, pero, desde luego, no puede haber evolución sin ingresos y sin presupuestos. Tengo que decir, además, que siento una cierta tristeza al ver las enmiendas que legítimamente han presentado algunos grupos políticos.

De ahí salieron unos compromisos que fueron aprobados por amplísima mayoría.

Y aquí se ha hablado de tener los pies en la tierra.

También cuando adoptamos decisiones como la obligación de desembarco con unos plazos que eran absolutamente imposibles y que nos están creando tantos problemas. Y también hay que tener los pies en la tierra cuando estamos planteando aumentar un tanto por ciento, hasta el 25 o hasta el 30 en algunos casos, cuestiones como el control o temas que son tan etéreos que lo que hacen es perjudicar a los propios pescadores.

Es un compromiso clarísimo el apoyo a la pesca costera. Y, de hecho, yo estuve en Polonia la semana pasada, el viernes, y los pescadores entendían perfectamente lo que habíamos hecho.

Y es verdad que hay que eliminar la burocracia, porque no se pueden seguir utilizando fondos cuando no hay.